virðulegi forseti tillagan sem um er að ræða fjallar um gerð lista og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta þetta kynni við fyrstu sýn að vera langsótt verkefni en þegar að er gáð er þetta hugmynd sem mundi skapa ný tækifæri ekki bara fyrir blinda og hreyfihamlaða heldur líka fyrir ferðamenn til íslands frá öðrum löndum hvergi í heiminum er til slíkur garður við skulum bara taka sem dæmi ef fengnir væru færustu listamenn til að gera fjörutíu höggmyndir sem væru þannig úr garði gerðar að þær væru jafnt fyrir sína til þess að þreifa höggmyndinni og skynjar þannig listaverkið aðrir mundu nota hefðbundnari aðferðir og nota augun sín þannig er hægt að gera margs konar hluti það er hægt að skapa í svona garði titring sem er eftirmynd jarðskjálfta það er hægt að skapa rennandi vatn heitt og kalt þar sem menn skynja það lítill fjallalækur kaldur og svalandi gæti runnið um berg sett upp í slíkum garði og þá skynjuðu menn þessa hluti í náttúrunni fyrstu hendi þetta er skemmtilegt verkefni það er hægt að byggja það upp hægt og sígandi þegar kominn væri glæsilegur garður fyrir blinda og aðra skynhefta er engin spurning að það gæti þýtt frá öðrum löndum til þess að skoða þennan sérstæða skemmtigarð listagarð sérstæðasta í heiminum og hann eina á þessum vettvangi tillagan byggir á því að þetta sé skoðað og jafnvel að leitað verði samráðs við sveitarfélög um að koma þessu fram þessi hugmynd er meðal annars byggð á hugmynd frá kristjáni vídalín skrúðgarðameistara og hún byggist á því að notaður sé gróður vatn vindur ljós og auðvitað alls konar form og höggmyndir eins og ég gat um fyrr þannig að þetta getur verið fjölbreytt og er spennandi einfaldlega spennandi til þess að bæta í flóruna sem ferðamenn sem hafa skerta möguleika í sjón og hreyfingum sem þeir mundu njóta ugglaust frekar en aðrir